Monsieur le Président, j'ai voté contre cette résolution condamnant la Pologne car j'estime que l'Union européenne ne devrait pas s'ingérer dans la politique sociétale de ses États membres.

Il l'a déjà stigmatisée en raison d'un prétendu projet de criminalisation de l'éducation sexuelle, voilà maintenant qu'il l'attaque à cause d'autocollants diffusés par certaines collectivités locales et portant l'inscription zone sans idéologie LGBTI. Je condamne, bien entendu, toute discrimination frappant des personnes en raison de leur orientation sexuelle. Mais, en l'occurrence, je pense qu'il s'agit d'autre chose, d'une critique de la funeste idéologie du genre. Quoi qu'il en soit, si des éclaircissements sont nécessaires, l'Union devrait les demander à la Pologne avec respect, et non en lui jetant à la figure une résolution aussi brutale.